V mojom vystúpení by som chcela oceniť iniciatívu Komisie týkajúcu sa projektu Konzultácie s občanmi Európy 2009, na ktorej sa zúčastňujú občania z európskej dvadsaťsedmičky, aby pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu diskutovali o odpovedi na otázku Čo môže Európska únia urobiť pre ovplyvnenie našej ekonomickej a sociálnej budúcnosti v globalizovanom svete?

Zároveň vyzývam média na objektívnu a vyššiu aktivitu pri sprístupňovaní informácií o Európskom parlamente, ktorá bude mať veľký vplyv na volebnú účasť.